Y los compromisos no valen nada.

Lamentablemente, en esta Cámara hay quienes quieren erigirse en únicos centinelas de los recursos pesqueros, ignorando que los verdaderos centinelas de los recursos pesqueros son precisamente los pescadores. Esos mismos pescadores a los que la propuesta de la Comisión aboca a una situación irreversible. Si, tal y como pretende, se prohíbe el arrastre y enmalle de fondo para la pesca de especies de profundidad, las consecuencias serán económica y socialmente catastróficas para muchas comunidades dependientes de la pesca, que no podrán soportarlo. Cuatro ejemplos el Reino Unido estima que cerca de cuatrocientos barcos ingleses se verían afectados por la propuesta en Francia, solo teniendo en cuenta cuatro puertos, se perderían, aproximadamente, quinientos empleos directos relacionados con los treinta y dos barcos con licencia para pescar especies de fondo también Portugal se vería notablemente perjudicado por una prohibición como la propuesta y, si nos referimos a España, es evidente que imposibilitaría operar a los censos de arrastre en aguas internacionales de la NAFO, la NEAFC y Noruega y el arrastre en aguas de la Unión para la flota de los 300, así como a los censos de volanta y rasco en el Cantábrico noroccidental. Pero lo que es más grave es que esta propuesta de prohibición del arrastre se ha presentado en contra de la opinión de los Estados miembros, de los CCR, de los comités científicos de la NAFO y de la NEAFC.

Reflexionen.